Señor Presidente, los ensayos clínicos son un método de referencia en la investigación clínica y la fuente de información considerada más fiable sobre la que basar las decisiones terapéuticas. Pero yo quisiera alertar a esta Cámara de que un estudio reciente de la Sociedad Europea de Cardiología evidencia, una vez más, serias limitaciones en dicha metodología como consecuencia de la baja participación de mujeres en dichos ensayos. Las diferencias que existen entre hombres y mujeres, tanto en factores de riesgo como en la presentación de la enfermedad y en la respuesta al tratamiento, han sido científicamente demostradas. El resultado es que los espectaculares logros conseguidos en los últimos años en prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares no se han plasmado en un descenso significativo de la mortalidad de las mujeres. Resulta, pues, imprescindible que, desde las instituciones europeas, impulsemos la investigación dirigida de forma específica a las mujeres, ya sea con una amplia inclusión en los estudios clínicos, o bien con la elaboración de estudios realizados exclusivamente sobre la población femenina.